forseti vill geta þess að gera má ráð fyrir atkvæðagreiðslum í dag þegar umræðu um tólfta dagskrármálið er lokið og svo nýjum fundi